U begon snel vorige week, maar sindsdien zit er wel de klad in. U moet nu wel gaan doorpakken en het duidelijk maken, want wat u vorige week zei was dat we een discussie moeten gaan voeren over Europa, de toekomst van Europa zonder kernenergie.

Het kan Europa volledig op duurzame stroom.

Het is een politieke keuze of je voor kernenergie bent of niet.

En ten tweede wat gebeurt er als een kerncentrale de stresstest niet haalt?